Ennyi idő után nem célom régi történelmi területi vitákat megnyitni, viszont fel akarom emelni szavam a határon túli magyarok védelmében. Tűrhetetlen és tarthatatlan ugyanis, hogy Boldogi Olivért, és várható módon több honfitársát azért fosztják meg szlovák állampolgárságuktól és utasítják ki szülőföldjükről, a szlovákiai Felvidékről, mert magyar önazonosságukat nyíltan vállalják. Tűrhetetlen és tarthatatlan az is, hogy a romániai Erdélyben, saját szülőhazánkban, a marosvásárhelyi volt magyar egyetemünkön ma már önálló magyar tagozatot sem alakíthatunk mi, magyarok. Ha már területeinket elvették, legalább kisebbségi jogainkat és nemzeti autonómiánkat biztosítsák ezeken a területeken, úgy amiképpen ezt még a Gyulafehérvári Nyilatkozat is kimondja. Románia nemzeti ünnepén távol áll tőlünk, hogy elvitassuk tőle Erdélyt, sőt jó ünneplést kívánunk